Simpson l'a rappelé, plusieurs milliers de conteneurs sont perdus chaque année dans les eaux européennes et représentent un danger très important à deux titres en termes de pollution, ce qui a été largement évoqué, mais aussi, car un certain nombre d'entre eux ne coulent pas et flottent souvent entre deux eaux où ils sont difficilement repérables, ils représentent un danger majeur pour la sécurité de la navigation, qu'il s'agisse de la navigation de commerce d'ailleurs mais surtout des plus petites unités de pêche ou de plaisance avec, on le sait, des accidents graves qui mettent en jeu la vie humaine. Cela représente donc un problème extrêmement sérieux, et j'entends bien que la Commission nous répond que soit elle n'a pas les renseignements pour agir, soit elle estime que dans l'état des dispositifs existants, un certain nombre de mesures s'appliquent.

Nous souhaitons donc que des mesures effectives soient proposées, à la fois préventives, c'est à dire sur les modalités de chargement et d'arrimage des conteneurs et sur la capacité qu'il y a d'intégrer aux conteneurs, et on peut le faire dans des conditions économiques satisfaisantes, une balise qui permette, d'une part, de localiser le conteneur lorsqu'il est perdu et, donc, soit de l'éviter à la navigation et on épargnera des vies humaines soit de le récupérer s'il contient des produits toxiques.

Enfin, cette balise doit permettre d'identifier le propriétaire car il y a un vrai sujet de responsabilité qui a été soulevé lors de la question orale. En effet, l'absence de propriétaire connu et l'absence, d'ailleurs, en fait, de capacité d'identifier et de retrouver les conteneurs font que, à la fois pour la récupération et la réparation des dommages, rien n'est établi.